Hvala, podpredsednica, za besedo. Državna sekretarka, kolegi poslanci in poslanke. Jaz bi prvo malo kar tako rekel, ne, v zvezi s tem, kar se tiče, da opozicija pa pozicija ne sodelujemo, ampak res ne bi rad to vlogo, ki jo gospod Matej Tonin začel, da mi nismo nikoli nič kaj nasprotovali. Recimo. To, da budemo, kdo je začel to koalicija-opozicija, ste vi začeli. Tako da ... Ampak stvar je v tem, kako pristopiti k reševanju problema, ne. Zdaj recimo ta predmet, ki ga imamo zdaj pred nami je stranka vložila zdaj zdaj drugič popolnoma enakega in jaz kot župan, bom tudi povedal, zakaj se s tem ne morem strinjati. In tudi kot, poslanska skupina Desus, smo socialna stranka, kot ste me že za jajca potegnil, in sigurno se imam zelo v interesu, da od vrtca naprej do starostnikov skrbimo za enakopravnost in za, do vseh enako, zakone sprejemati, ne. Tako da bom malo to zdaj prebral, kar sem si napisal, po še pa kaj dodal. Naj takoj na začetku povem, da v poslanski skupini Desus ne nasprotujemo ideji, da bi bile družine deležne več pozitivih ukrepov v smislu finančnih spodbud na vseh področjih, ki so povezani z otroki. Skrb za rodnost in izboljšanje demografskih napovedi je tudi naša skrb, verjemite mi, je pa treba vse morebitne spremembe ukrepov povezati v pravično in finančno sprejemljivo konstrukcijo. O ugodnostih, ugodnih za starše, ki bi imeli v vrtcu hkrati vključena v dva ali več otrok, kot jih vsebuje ta predlog zakona, in sicer da so za mlajšega otroka plačila oproščeni, za starejšega pa plačajo en razred nižjo ceno, so ali pa smo v prejšnjem mandatu že razpravljali. S strani istih predlagateljev je bil namreč že vložen predlog zakona o spremembi Zakona vrtcih, z enako vsebino, kot jo obravnavamo danes. Na seji državnega zbora marca dva tisoč sedemnajst je bilo odločeno, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Pol tako, se je ta ureditev nanašala, v našem pravnem redu že obstajala, se pravi, ko smo rekli v letih dva tisoč osem-dva tisoč dvanajst. Dejansko takratni župan vam povem, da osnovno vrsto, se pravi vrtec, plačuje lokalna skupnost stoprocentno, v osnovni šoli pa plačuje samo nadstandard, se pravi, vse kar se zgodi v vrtcu s, plačili, s starši, s temi stopnjami, ki jih plačujejo posamezni starši glede na njihov socialni status, razliko krije zmeraj občina. So to tudi župani že v vsem tem mandatih strmeli pa skrbeli, naš cilj je, tako kot je tudi cilj v naši koaliciji, da dolgoročno pridemo do brezplačnega vrtca za vse otroke. To bo pravično in enakopravno za vse, ne glede na socialni status. V praksi se je izkazalo, da gre za neenakopravno obravnavo med starši, ki imajo enega otroka, in tistimi, ki jih imajo več. Starši z enakim materialnim položajem, ki so v imeli v vrtec vključena dva ali več otrok, so namreč v primerjavi s starši, ki so imeli v vrtcu samo enega otroka, plačali za vrtec manj ko starši z enim otrokom, kar je pa seveda izrazito nepravično. In tudi s tega stališča vam povem, da je bilo dosti takšnih pripomb tudi na lokalno skupnost, da smo potem to drugače rešili. Takšno ureditev je bilo treba zato popraviti in vzpostaviti enakopraven položaj staršev. Zato u poslanski skupini Desus menimo, da bi bilo nesmiselno in neprimerno, da bi se zdajle ponovno uvajali to enako ureditev, ki je bila dva osem-dva dvanajst. Seveda kot argument pa pri obravnavi tega predloga zakona ne moremo mimo stališča Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je zavzelo v revizijskem poročilu, navajam: "Dostopnost predšolske vzgoje leta dva tisoč deset." Ocena računskega sodišča je bila, da se z uvedbo sofinanciranja plačil staršev za drugega otroka ni izboljšala finančne dostopnosti predšolske vzgoje staršev, ki imajo le enega predšolskega otroka oziroma imajo več otrok, ki jih zaradi prevelikih starostnih razlik ne morejo hkrati vključiti v vrtec. Zato je računsko sodišče ocenilo, da je z uveljavitvijo opisanih ukrepov ni bilo zagotovljeno enakopravno obravnavanje staršev in njihovih predšolskih otrok, ki so morali iskati varstvo izven uradnih oblik predšolske vzgoje. Zato recimo osebno, pa tudi .. Poslanska skupina Desus smo bili zmeraj za enakopravno, se pravi, da ne delamo z ukrepi krivice drugim. Zdaj, nisem tako pameten, ampak skratka v tem primeru, sem prepričan, da če se vrnemo nazaj, bomo naredili nekaterim drugim krivico, zato ponavljam, da smo za, v koalicijski pogodbi zapisano, da smo za brezplačno otroško varstvo, kar je mislim tudi cilj. Glede na navedbo pri poslanski skupini Desus menimo, da je potrebno pri problematiki pristopiti celovito, opraviti analize, poskrbeti za rešitev prostorske problematike in pripraviti rešitve, s katerimi bomo razbremenili vse starše. V naši poslanski skupini se zavzemamo za to, da bi bile sprejete take rešitve, ki bodo, ki ne bodo diskriminirale ne družin z enim otrokom ne družin z velikim, z več otrok. Najmanj, kar pa potrebujemo, je sprejet, je pa sprejem rešitve, ki so zdaj v praksi zdaj pokazale kot neučinkovite in nepravične. Zato v poslanski skupini Desus tudi tokrat ne bomo podprli sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, pričakujem pa in tudi želel si bom, da bomo v izogib temu, da smo koalicija, pozicija, nasprotnih bregovih, sem pripravljen tudi vezedem, Vojkom Starovićem sva se pogovarjala, skleniti, da te stopimo skupaj, pa napravimo neki zakon, ki bomo za njim stali. Skratka, tega zakona pa glede na to, izkušnje, ki jih imam, pa ki samo skozi dobi živel, tudi sam imam štiri otroke, tako da ni to tako enostavno. Pri, za mene je pomembno samo to, da ne delamo z spremembo enega zakona krivice drugim. Hvala.